Ale dajmy ważny sygnał pod adresem obywateli Ukrainy, tu, z Parlamentu, że po pierwsze, nie mówimy o bojkocie Euro 2012, ale za to oczekujemy wolności dla więzionych opozycjonistów oraz oczekujemy wolnych i uczciwych wyborów.